Hvala, predsedujoči. Spoštovana ministrica, ministri, kolegice in kolegi! Na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve je objavljeno, da s pomočjo evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav financira program učenja slovenskega jezika, v katerega so vključene vsebine seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo. Program začetne integracije priseljencev in brezplačno prvo opravljanje izpita iz slovenskega jezika na osnovni ravni se izvaja v obliki stoosemdeset-, stodvajset- in šestdeset- urnih, tečajev. Upravičenost do posamezne dolžine programa pa je odvisna od časa prebivanja v Republiki Sloveniji in vrste dovoljenja za prebivanje, ki je tujcu izdana. Zagotovo se vsi strinjamo, da je poznavanje slovenskega jezika temelj vsake uspešne integracije in da je posebej pomembno, da se jezikovno opismenjevanje prične relativno zgodaj. To je še posebej pomembno pri priseljencih, katerih jezik slovenščini ni soroden in ne govorijo drugih jezikov. Država, če si resnično želi hitro in čvrsto integracijo priseljencev v družbo, bi morala torej storiti vse, kar je v njeni moči, da priseljenim zagotovi vse potrebno, da se čim prej naučijo jezika in se tako polnovredno vključijo v družbo, katere del so postali. Upoštevajoč povedano se mi zato zdi nekoliko blago rečeno nenavadno, če programi začetne integracije tujcev temeljijo na prostovoljnosti. Brezplačnost tečajev slovenščine za priseljence bi morala biti biti samoumevna. Za uspešnost izvedbe programov pa je poleg brezplačnosti pomemben tudi element obveze. Če želimo, da se priseljenci uspešno in hitro integrirajo v slovensko družbo, moramo po mojem mnenju poleg brezplačnosti integracijskih programov zagotoviti tudi obvezno sodelovanje v njih. V nasprotnem primeru dopuščamo, da velik delež upravičencev v teh programih ne sodeluje, s pretečenim časom pa se manjša tudi možnost za kasnejšo uspešno vključitev v družbo. Še več. Če sodelovanje v integracijskih programih, kot je učenje slovenščine, ni obvezno, obstaja velika možnost, da upravičenci v njih ne bodo sodelovali bodisi zaradi lastne odločitve ali zaradi pritiskov svojega domačega okolja. To, spoštovani minister, naslavljam naslednja poslanska vprašanja. Prvič. Koliko tujcev je upravičenih do udeležbe v brezplačnem programu začetna integracija priseljencev. Drugič. Kakšni so natančnejši kriteriji, po katerih se presoja upravičenost programa do posamezne oblike programa, a je to šestdeset-, stodvajset- ali stourni, stoosemdeseturni program? Tretjič. Kolikšen je delež upravičencev do programa, ki v njem ne sodelujejo? Kolikšno, koliko je takšnih, ki svoje sodelovanje v programu predčasno zaključijo? Četrto. Na kakšen način je Ministrstvo za notranje zadeve skrbi za motivacijo in udeležbo upravičencev? In pa zadnje. Ali menite, da bi morali sodelovanje v integracijskih programih narediti obvezno in tako zagotoviti sodelovanje upravičencev v njih? Hvala.